Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo regolamento Horizon Europe rappresenta senza dubbio il programma europeo di ricerca e innovazione più ambizioso mai realizzato. È certamente un segnale importante quello di destinare il 35 dei finanziamenti alle tecnologie rispettose del clima 35 miliardi di euro su 100 totali assegnati per il periodo

Importante anche l'istituzione di un referente unico individuato dalla Commissione per portare dal laboratorio al mercato le più promettenti tecnologie ad alto potenziale e aiutare le start up e le imprese più innovative a sviluppare le loro idee. Un'unica nota negativa l'accordo raggiunto non ha escluso formalmente i combustibili fossili dai finanziamenti alla ricerca, il che, in nome di tutte le future generazioni, probabilmente sarebbe stato un atto dovuto.